Auch die Frage, ob sie vorübergehend nur Staatsanleihen aufkauft oder ob sie sogar indirekt Staaten refinanziert, muss man kritisch stellen.

Mit der gleichen Rechtfertigung müssen Sie auch von der Kommission und vom Internationalen Währungsfonds diese Rechenschaft fordern.

Das würde die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank massiv einschränken. Bleiben Sie bitte auf dem Boden der Verträge und nicht auf dem Ihrer Ideologie!